de toute la Commission européenne. Dimanche, comme vous l'avez rappelé, Madame la Secrétaire d'État, le Conseil européen a approuvé notre projet d'accord de retrait. Il a approuvé aussi la déclaration politique qui fixe le cadre de notre future relation. À ce stade, je veux de mon côté remercier le Conseil européen, son président, Donald Tusk, toutes ses équipes, mais aussi les présidents successifs avec lesquels j'ai travaillé et bien travaillé, la Présidence autrichienne aujourd'hui, mais aussi la Bulgarie, l'Estonie et Malte. Puis, nous continuerons avec la Roumanie dans les mois qui viennent. Mesdames et Messieurs, le temps des négociations sur l'accord de retrait et sur la déclaration politique est terminé. C'est maintenant le temps de la ratification par le Parlement britannique, par votre Parlement et par le Conseil.

et le meilleur possible. Nous avons réussi cette première grande étape ensemble et, du côté européen, grâce à l'unité très forte des vingt sept États membres et de toutes les institutions entre elles. En particulier, Madame la Présidente, l'accord de retrait et cette déclaration politique doivent beaucoup à vos quatre résolutions et à la vigilance attentive dont vous avez fait preuve depuis le début de cette négociation, évidemment, pour préserver les droits des citoyens que vous représentez c'était votre priorité, c'était ma priorité pour préserver les intérêts de l'Union européenne, l'intégrité du marché unique et l'indivisibilité des quatre libertés, et l'autonomie de décision de l'Union.

difficile. L'accord trouvé dimanche est aussi le résultat d'une méthode que nous avons décidée ensemble et avec vous. Nous avons mis les choses dans l'ordre, en commençant comme c'était logique par négocier l'accord de retrait, un retrait ordonné, avant de discuter du cadre de notre future relation avec le Royaume Uni. Nous avons insisté pour régler en amont certaines questions qui étaient et qui sont toujours prioritaires pour votre Parlement, à savoir les droits des citoyens, la paix et la stabilité en Irlande, et le règlement financier.

Cette méthode nous a permis d'expliquer les enjeux de chaque sujet, de montrer ce qui était possible et ce qui ne l'était pas compte tenu des principes fondamentaux de notre Union.

Finalement, nous avons trouvé un terrain d'entente. En un mot, le cadre que nous avons posé a donné une stabilité et une prévisibilité à cette négociation. Personne ne peut être objectivement surpris par le contenu de notre accord. Mesdames et Messieurs, il est peut être utile de rappeler à ce stade que l'Union européenne n'a pas souhaité le Brexit. À ce jour, personne d'ailleurs n'a été capable de me démontrer la valeur ajoutée du Brexit, mais nous respectons le vote démocratique et souverain des citoyens britanniques et nous avons donc, comme le gouvernement britannique l'a demandé, mis en œuvre ce processus pour une sortie ordonnée. Simplement, les deux documents agréés dimanche permettent de limiter les conséquences négatives du Brexit des deux côtés mais aussi, en particulier, pour les vingt sept États membres de l'Union. L'accord de retrait apporte de la sécurité juridique à toutes les personnes, aux entreprises, aux régions inquiètes des conséquences de la décision britannique de quitter l'Union européenne évidemment, les citoyens européens, 4 millions et demi de personnes qui vivent au Royaume Uni et les citoyens britanniques établis dans l'un des pays de l'Union les habitants et les entreprises d'Irlande et d'Irlande du Nord, Madame la Présidente, qui participent à toutes les dimensions humaine, sociale, économique de la coopération Nord

Sans cette solution pour l'Irlande, il n'y a pas d'accord de retrait. Les collectivités ensuite, les universités et les entreprises qui portent tant de projets financés par les politiques et les budgets européens, y compris avec les partenaires britanniques, les universités, les laboratoires extrêmement dynamiques au Royaume Uni. Les agriculteurs qui bénéficient de la politique agricole commune et qui souhaitaient légitimement protéger leurs droits de propriété intellectuelle, et bien plus que cela, à travers les indications géographiques. Et puis, tous ceux dont les données personnelles ont été échangées avec des organismes ou des entreprises basées au Royaume

C'est l'objet de cet accord de retrait très dense j'en conviens parce qu'il s'agit d'un traité juridique, précis et complet. Quant à la déclaration politique, elle fixe le cadre dans lequel nous allons, dès que possible, négocier notre relation future.

Dans cette négociation qui va s'ouvrir, l'Union adoptera, tout comme votre négociateur, la même attitude. Il n'y aura jamais et il n'y a jamais eu d'agressivité. Il n'y aura jamais et il n'y a jamais eu d'esprit de revanche. Il n'y aura jamais et il n'y a jamais eu de ma part un quelconque esprit de punition. Nous continuerons à travailler avec le Royaume Uni, et non pas contre lui, pour bâtir ce partenariat futur et nous continuerons à travailler avec le respect qui est dû à un grand pays qui restera en toute hypothèse notre ami, notre partenaire et notre allié. La vérité, s'agissant de cette relation future, c'est que, compte tenu de la décision britannique de quitter l'Union européenne et le marché unique, cela ne peut pas être le statu quo à l'avenir. Cela ne peut pas être business as usual et notre devoir est de le dire, notamment aux entreprises, qui doivent se préparer. Mais notre intérêt mutuel, c'est bien de bâtir un partenariat ambitieux sur les biens, les services, le numérique, la mobilité, les transports, les marchés publics, l'énergie, la sécurité intérieure évidemment pour la stabilité de notre continent, la politique étrangère avec ce pays qui restera actif au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, la défense et dans bien d'autres domaines.

Au total, si nous concrétisons cette déclaration politique dans toutes ces dimensions, permettez moi de vous dire et je dis bien si nous concrétisons cette déclaration politique dans toutes ces dimensions le partenariat avec le Royaume Uni sera sans précédent par l'étendue et le nombre des sujets de coopération. Comme l'a souhaité le président Juncker et comme l'ont souhaité les États membres et votre Parlement, nous nous préparerons et nous serons prêts à lancer cette négociation sur la future relation, une fois le Royaume Uni devenu pays tiers.

Les parlementaires britanniques auront dans les semaines qui viennent à se prononcer sur cet accord de retrait et sur le texte de la déclaration politique et ce vote engage l'avenir de leur pays. Nous devons respecter et je respecterai ce débat et ce temps de débat parlementaire et démocratique au Royaume